Het is maar een voorbeeld. De Europese Unie wil landen en lidstaten die niet in de pas lopen, die inzake immigratie en ook inzake de rol van de Europese Unie zelf afwijken van de mening die hier gehuldigd wordt door diegenen die aan de macht zijn bestraffen en dat is het jammere. Dit instrument is niet alleen geldverspillend, het is ook een felle schending van belangrijke principes als subsidiariteit en soevereiniteit.